Inteligentná špecializácia a vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti, to je niečo, čo môže rozhodujúcim spôsobom pomôcť našim regiónom. Lepšie hospodárenie s disponibilnými prostriedkami ide ruka v ruke so špecializáciou na určité presne vymedzené priority, vďaka ktorým bude môcť daný región získať konkurenčnú výhodu. Výskum a inovácie sú budúcnosťou európskych regiónov, ktoré musia konštruktívne zhodnotiť svoje prednosti a slabiny. Inteligentná špecializácia má, prirodzene, prispievať k rozvoju dotknutého regiónu v ekonomickom i sociálnom zmysle. Stratégie špecializácie preto musia byť demokraticky stanovené na základe odbornej analýzy obohatenej o verejnú diskusiu so zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou, prirodzene. Jednotlivé priority by v žiadnom prípade nemali byť diktované centrálne bez konštruktívnej konzultácie s adresátmi žijúcimi v regióne.